Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vereinfachung ist manchmal ganz schön kompliziert. Wir haben als Berichterstatter viele Änderungsanträge vorgelegt, die Regeln vereinheitlichen und gemeinsame Probleme aller Fonds hoffentlich gleich lösen sollen, etwa förderfähige Kosten oder die Bestimmung von Personalkosten. Als Berichterstatter haben wir uns Mühe gegeben, aus den bisherigen Fehlern der Europäischen Union zu lernen.

Und wir sorgen für viel mehr Transparenz im Haushalt als bisher. Das ist ebenfalls ein großer Schritt hin zu Vereinheitlichung und Bürgernähe. Ich möchte allen danken, die daran mitgewirkt haben, in erster Linie meinem Ko Berichtstatter sowie den Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe, den Kollegen, den Assistenten und den vielen engagierten Beamten hier im Haus und in der Kommission, die uns geholfen haben. Last but not least auch meinem langjährigen Assistenten, Christian Sichel, der gerade sein Baby hütet herzliche Grüße! Ich bin den Kolleginnen und Kollegen verbunden, dass sie unser Vorgehen mittragen, wenn auch mit unterschiedlicher Begeisterung.

Es wäre ein Riesenschritt vorwärts, wenn die Kommission in ihrem eigenen Haus widerspruchsfreie Regeln durchsetzen könnte. Im eigenen Haus müsste das eigentlich möglich sein. Das wäre der größte Beitrag zur Vereinfachung, den Sie und wir leisten können. Wir stimmen heute nur über den Bericht ab, über die Änderungsanträge und nicht über die Entschließung, weil wir freundschaftliche Gespräche mit dem Rat begonnen haben, den ich sehr herzlich begrüße. Und die freundschaftlichen Gespräche wollen wir auch fortsetzen. Heute liegen die Mittelübertragungen und die Finanzinstrumente vor, weil sie im Ausschuss keine Mehrheit gefunden haben.

Wir wollen, dass die zuständigen Ausschüsse nochmals ins Gespräch kommen über die Nutzung von Finanzinstrumenten und dabei mitreden können. Das ist der Sinn dieser Bestimmung. Ich danke Frau Brantner für eine Klarstellung in einem mündlichen Änderungsantrag zum Änderungsantrag 271, der klarmacht, dass wir nicht einen zusätzlichen Rechtsakt über Finanzinstrumente wollen, sondern es in der sektorspezifischen Basis vorsehen wollen. Ich möchte für die Änderungsanträge 271 bis 278 werben.

Wir müssen das Risiko der europäischen Steuerzahler beim Einsatz von Finanzinstrumenten begrenzen. Das sind wir doch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig! Wir schaffen eine Rechenschaftspflicht für die Kommission. Wir wollen, dass keine Steueroasen benutzt werden können, um für Finanzinstrumente Gelder zu sammeln.

Es wäre schön gewesen, wenn die Kommission selbst diese Vorschläge gemacht hätte. Da Sie sie nicht gemacht haben, mussten wir sie machen. Deswegen möchte ich dringend darum bitten, dass wir dafür auch eine Mehrheit hier im Hause bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmals herzlichen Dank.